Voorzitter, kort samengevat geldt voor het landbouwbeleid meer landen, meer prioriteiten en minder geld. Dat betekent dus dat het landbouwbeleid grondig moet worden herzien en herziening vereist beginnen bij de basis. Voedsel is het belangrijkste collectieve goed dat de landbouwsector ons levert en deze productie moet dus gewaarborgd blijven, zeker met het oog op de voedselzekerheid voor de komende decennia. Daarnaast willen we in Europa voedsel van goede kwaliteit.

Steun is dus nodig waar de markt in gebreke blijft.

Dit gaat verdere intensivering van de landbouw tegen en maakt het halen van milieueisen realistischer. Landbouwers kunnen zo beloond worden.